Señor presidente, la semana pasada estuve en Tenerife para mantener varias reuniones sobre preocupaciones medioambientales que, lamentablemente, son muchas en las islas. Uno de los colectivos con los que me reuní fue la plataforma Canarias por un territorio sostenible, que se moviliza para evitar un deterioro aún mayor del rico patrimonio que tienen estas islas en su ecosistema. Una nueva amenaza planea sobre Canarias ante los proyectos de la ley de suelos y la mal llamada ley de islas verdes, que ya denunciamos ante la Comisión Europea desde Izquierda Unida en este Parlamento hace unos meses. La propia Comisión Europea ha reconocido que, a pesar de la declaración de interés autonómico por parte de las autoridades canarias, los proyectos han de cumplir los requisitos de protección que establece el Derecho medioambiental europeo. Desde el Parlamento Europeo vamos a seguir vigilantes en este tema y la Comisión Europea ya ha abierto una investigación sobre estos proyectos de ley. Hago un llamamiento al Gobierno de Canarias para que rectifique. Actuemos desde aquí, desde la Unión. Y apelo también al principio de precaución para que no tengamos que lamentar más daños irreparables en el valioso medio natural de las islas Canarias cuando ya sea, como siempre, demasiado tarde.